Sí, en España, en mi país, hay populistas como Pablo Iglesias que llaman genio al dictador Lenin y que van a celebrar los cien años de la revolución bolchevique precisamente a Bolivia, justo cuando Evo Morales declara su intención de conducir a su país en la dirección de Cuba o Venezuela.

O también hay partidos independentistas antisistema, como la CUP, que usan carteles de inspiración leninista para su propaganda. Sí, todavía hay algunos que aspiran a ser Lenin, pero no en la Rusia zarista de 1917 sino en la Europa democrática de